Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados colegas, es necesario que la Comisión Europea continúe ejerciendo un control sobre el cumplimiento de las importaciones de terceros países con la normativa europea, un control que nos beneficie a todos a nuestros agricultores y ganaderos, que han hecho un gran esfuerzo para cumplir con la normativa europea, a nuestros consumidores, que demandan cada vez más productos agrícolas y ganaderos de calidad, productos que cumplan con las reglas fitosanitarias de bienestar animal y de trazabilidad, y, también, a los terceros países que desean exportar sus productos a la Unión Europea. Por último, me gustaría recordar que este problema no se restringe únicamente a un sector ni a un país.